hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og fjögur um ársreikninga með síðari breytingum með frumvarpi þessu eru lagðar til leiðréttingar á lögum númer hundrað fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og fjögur um ársreikninga áður en lögin verða endurútgefin samanber aðra málsgrein sjötugustu og fimmtu grein laga númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og fimm um breytingu á lögum númer hundrað fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og fjögur við undirbúning á umræddri endurútgáfu hefur komið í ljós að röng málsgrein var felld niður í lögum númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og fimm enn fremur kom í ljós að millivísanir á milli lagagreina voru ekki að öllu leyti réttar er frumvarpi þessu ætlað að leiðrétta framangreint áður en lögin verða endurútgefin

mælt er fyrir um að nýju í annarri málsgrein sjöttu greinar frumvarpsins virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til